Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, d'abord une remarque préliminaire.

Deuxièmement, Monsieur Barroso, vous avez dit Il nous faut une nouvelle pensée, il nous faut une nouvelle direction.

Je suis d'accord avec Guy lorsqu'il dit que le Conseil, les gouvernements, n'ont pas été capables de donner des réponses à la crise.

Donc, reprenons la boussole. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, la fédéralisation de l'Europe est une nécessité.

Oui, il faut une Europe postnationale qui ne soit pas seulement une fédération d'États.

Évidemment que les États joueront, dans un Sénat, dans une deuxième Chambre, un rôle important dans la législation européenne, mais ce qui est inacceptable aujourd'hui, c'est que nous avons un Conseil qui est exécutif et législateur en même temps. Ce n'est plus possible. Montesquieu se retourne dans sa tombe! Un législateur ne peut pas être exécutif et un exécutif ne peut pas être législateur.

Vous avez parlé, Monsieur Barroso, de flexisécurité. Évidemment, c'est juste flexibilité du marché du travail dans des conditions de sécurité pour ceux qui travaillent.

pas. Donc, la boussole aujourd'hui, la fédéralisation de l'Europe, c'est cela un fonds d'amortissement social pour la Grèce, aujourd'hui et tout de suite. Qu'on dise enfin la vérité à la Grèce! La vérité, c'est que vous pouvez encore faire une politique d'ajustement, mais c'est fini. Soyons sincères et ouverts.

pays. Est ce que l'Union européenne n'est pas capable, dans cette situation de crise, de donner aussi un fonds social d'amortissement de la crise à un pays comme la Grèce pour que les citoyens grecs reviennent à l'Europe et n'aillent pas à l'extrême